og svo mikið tvö þúsund og sjö vegna þess að þá flæddi allt af peningum menn áttu afgang af öllu og þannig var það með lokafjárlögin á þessum tíma þetta plagg sem hér kemur fram var lagt fram á þinginu í vor og hafði þá verið afgreitt úr fjárlaganefnd og skrifað um það nefndarálit því miður náðist ekki að ræða það á þinginu á þeim tíma og þess vegna kom það aftur fyrir þingið núna og hér kem ég með nefndarálit sem er samhljóða því nefndaráliti sem þá var lagt fram og þetta nefndarálit sem ég flyt er samhljóða því sem þá var flutt og er flutt af öllum þeim sem í fjárlaganefndinni sitja eins og hið fyrra þetta er sem sagt nefndarálit um frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö frá fjárlaganefnd með lögum um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö var mörkuð skýr stefna um efni fjárlaga fjáraukalaga og lokafjárlaga lögð var rík áhersla á að allar fyrirsjáanlegar fjárráðstafanir kæmu fram í fjárlögum í fjáraukalögum innan hvers fjárhagsárs væri síðan fjallað um þær fjárráðstafanir sem ekki hefði verið hægt að sjá fyrir við afgreiðslu fjárlaga fjáraukalög skyldu samkvæmt þessu fyrst og fremst snúast um ófrávíkjanleg málefni og ófyrirséð útgjöld en síður um rekstrarvanda einstakra ríkisstofnana aðrar fjárhagsráðstafanir ættu eftir atvikum að koma til umfjöllunar við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta fjárhagsár eða við afgreiðslu lokafjárlaga fyrir síðasta fjárhagsár í sjöundu greinar fjárreiðulaga er fjallað um framlagningu ríkisreiknings þar segir að fjármálaráðherra skuli leggja endurskoðaðan ríkisreikning næstliðins reikningsárs fyrir alþingi eigi síðar en tveimur vikum eftir að þing kemur saman að hausti í almennum athugasemdum við frumvarp til fjárreiðulaga undir yfirskriftinni ríkisreikningur segir svo orðrétt með leyfi forseta auk þeirra breytinga á efni og gerð ríkisreiknings sem að framan er lýst er lagt til að framlagning ríkisreiknings á alþingi og umræða um hann verði með öðru sniði en verið hefur sú skylda er lögð á fjármálaráðherra að leggja fram endurskoðaðan ríkisreikning eigi síðar en tíu dögum eftir að þing kemur saman að hausti með þeim ríkisreikningi skal honum til staðfestingar leggja fram frumvarp til lokafjárlaga vegna sama fjárhagsárs í samþykkt alþingis á lokafjárlögum felst samþykkt á ríkisreikningi og er fjárhagsárinu þannig formlega lokað í þessu er einnig fólgin sú breyting að ríkisreikningur er ekki framvegis samþykktur með sérstökum lögum samkvæmt fertugustu og fimmtu grein fjárreiðulaga númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö skal ríkisreikningi fylgja frumvarp til lokafjárlaga honum til staðfestingar þar skal leitað heimilda til uppgjörs á skuldum eða ónotuðum fjárveitingum sem ekki eru fluttar milli ára jafnframt skal leggja fram sérstaka skrá ásamt skýringum yfir geymdar fjárheimildir og um þá aðila sem hafa farið fram úr fjárheimildum ársins heimilt er að greiða slíka umframgreiðslu af fjárveitingu næsta árs einnig skal gerð grein fyrir ónýttum lántökuheimildum liðins árs í þessu sambandi er rétt að hafa í huga fyrirmæli fertugasta og fjórðu grein laganna sem fela í sér að ef ófyrirséð atvik kjarasamningar eða ný löggjöf valda því að grípa þurfi til sérstakra fjárráðstafana sem ekki var gert ráð fyrir í fjárlögum eða fjáraukalögum skuli leita heimilda fyrir þeim í lokafjárlögum í niðurlagi umfjöllunar í almennum athugasemdum við frumvarpið sem ber yfirskriftina frumvarp til fjáraukalaga segir svo orðrétt um lokafjárlög með leyfi forseta frumvarpið gerir ráð fyrir að lokafjárlög verði afgreidd frá alþingi um leið og ríkisreikningur og að alþingi fjalli þannig um lokun fjárhagsársins með umræðu um ríkisreikning og lokafjárlög ekki verður flutt sérstakt frumvarp til laga um samþykkt ríkisreiknings eins og verið hefur heldur felist

allt frá gildistöku fjárreiðulaga hefur verið nokkrum erfiðleikum bundið að leggja fram ríkisreikning og lokafjárlög samhliða eins og lögin gera greinilega ráð fyrir frumvarp það sem hér er til umræðu var ekki fremur en önnur frumvörp til lokafjárlaga á liðnum árum lagt fram samhliða ríkisreikningi fjárlaganefnd leggur áherslu á að markvisst verði unnið að því að vinnu við gerð frumvarps til lokafjárlaga verði hraðað innan hvers árs þannig að leggja megi það fram samhliða ríkisreikningi eins og að framan segir var gert ráð fyrir að lokafjárlög væru afgreidd frá alþingi um leið og ríkisreikningur og að alþingi fjallaði þannig um lokun fjárhagsársins með umræðu um ríkisreikning og lokafjárlög ekki er lengur flutt sérstakt frumvarp til laga um samþykkt ríkisreiknings heldur felst staðfesting á ríkisreikningnum í samþykkt lokafjárlaga frá alþingi samkvæmt framansögðu á að jafnaði að vera skýr samsvörun á milli lokafjárlaga annars vegar og ríkisreiknings hins vegar frumvarp til lokafjárlaga lýsir að þessu leyti tiltekinni stöðu ríkisfjármálanna rétt eins og ríkisreikningur ásamt því að þar eru gerðar tillögur um hvaða örlög frávik eða mismunur á niðurstöðu rekstrar annars vegar og samþykktum fjárheimildum hins vegar skuli fá séu lagðar til breytingar á frumvarpi til lokafjárlaga ætti því að öðru jöfnu að þurfa að breyta ríkisreikningi í samræmi við þetta eru í fyrstu grein frumvarpsins lagðar til ýmsar breytingar á fjárheimildum vegna frávika ríkistekna á árinu tvö þúsund og sjö frá áætlun fjárlaga og á sama hátt er í annarri grein gerð tillaga um að nánar tilgreindar afgangsheimildir og umframgjöld í árslok tvö þúsund og sjö sem lesa má úr ríkisreikningi falli niður til að tryggja samræmi milli ríkisreiknings og lokafjárlaga virðist nauðsynlegt að fjárlaganefnd komi fyrr að vinnu við gerð frumvarps til lokafjárlaga þeirri spurningu hefur stundum verið velt upp hvort þörf sé á að leita sérstaklega eftir samþykki alþingis á frávikum ríkistekna frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga eins og mælt er fyrir um í fyrstu grein frumvarpsins í henni er leitað eftir heimild alþingis fyrir ráðstöfun markaðra skatttekna og annarra ríkistekna til stofnana og verkefna ýmist í samræmi við það hverjar tekjurnar urðu samkvæmt reikningsuppgjöri eða hver metin fjárþörf reyndist vera í fjárreiðulögunum er tekjum ríkisins og stofnana þess skipt í tvo meginflokka það er ríkistekjur samanber níundu greinar og sértekjur samanber tólftu greinar allar tekjur ríkisins aðrar en sértekjur teljast því ríkistekjur samkvæmt níundu grein er þeim skipt í fimm undirflokka það er skatttekjur aðrar rekstrartekjur tekjur af sölu eigna fjármagnstilfærslur og fjárframlög fjárstjórnarvaldið er í höndum alþingis samanber fertugustu og fyrsta og fertugasta og aðra grein stjórnarskrárinnar samkvæmt fertugustu og fyrstu grein má ekkert gjald greiða úr ríkissjóði nema heimild sé til þess í fjárlögum og fjáraukalögum í fertugustu og aðra grein stjórnarskrárinnar segir að í fjárlagafrumvarpi skuli vera fólgin greinargerð um tekjur ríkisins og gjöld á þessum grunnreglum er jafnframt hnykkt í tuttugasta og fyrstu grein fjárreiðulaga samkvæmt þessum lagafyrirmælum ber meðal annars að leita heimilda til greiðslna úr ríkissjóði eftirgjafa á kröfum og til hvers konar samninga um fjárhagslegar skuldbindingar fyrir ríkisstofnanir þessar ákvarðanir eru teknar í fjárlögum eða eftir atvikum í fjáraukalögum á sama hátt er það alþingi eitt sem getur breytt ákvörðunum af þessu tagi með hliðsjón af þessum skýru fyrirmælum verður að telja engum vafa undirorpið að nauðsynlegt sé að afla sérstakrar heimildar alþingis til þess að breyta ákvörðunum um greiðslur eða framlög úr ríkissjóði samkvæmt fjárlögum í þeim tilvikum þegar markaðir tekjustofnar skila meiru eða rekstrartekjur ríkisstofnana í a hluta reynast hærri en fjárlög gerðu ráð fyrir vettvangurinn til þess að taka ákvarðanir af þessu tagi og birta þær er í fjárlögum eða fjáraukalögum en síður í lokafjárlögum það fer einfaldlega mjög illa á því að veita stofnunum til dæmis heimild til að ráðstafa umframtekjum á tilteknu rekstrarári löngu eftir að því er lokið einnig er það óæskilegt að sérstakir fjárlagaliðir sem ekki hafa birst í fjár eða fjáraukalögum komi fyrst fram í lokafjárlögum og alþingi hafi þannig ekki fengið tækifæri fyrr en í lokafjárlögum til að fjalla um tiltekið viðfang

að til greina komi að breyta ákvæðum fjárreiðulaga um framsetningu á fjárlögum og ríkisreikningi á þann veg að markaðar tekjur og rekstrartekjur verði færðar á gjaldahlið og dragist þannig frá útgjöldum með þessum hætti yrði komist hjá því að afla sérstakra heimilda í lokafjárlögum ætla verður að breyting á fjárreiðulögum sem fæli í sér að heimilt væri að ráðstafa ófyrirséðum hækkunum á mörkuðum tekjustofnum og rekstrartekjum ríkisstofnana án sérstaks samþykkis alþingis stæðist ekki framangreind ákvæði stjórnarskrár og þau sjónarmið sem þau eru reist á líklegt væri með öðrum orðum að slík breyting yrði ekki talin standast stjórnarskrá á meðan stjórnarskrá er ekki breytt í þessum efnum verður alþingi því jafnan að taka afstöðu til þess í lokafjárlögum hvernig ráðstafa beri þessum tekjum á undanförnum árum hefur verið nokkuð um það að stofnanir ríkisins afli hærri sértekna en gert var ráð fyrir í áætlunum fjárlaga þær hafa síðan ráðstafað þeim að eigin vild að mati fjárlaganefndar ber að afla heimilda fyrir ráðstöfun þessara tekna svo er hér kafli um frávik frá fjárlögum og aukið eftirlit árið tvö þúsund og sjö varð um áttatíu og átta komma sex milljarða króna tekjuafgangur af rekstri ríkissjóðs og var það þriðja árið í röð sem hann skilaði umtalsverðum afgangi árin þar á undan var ýmist afgangur eða halli á bilinu eitt til fjögur prósent af tekjum útkoman á árinu tvö þúsund og sjö er einnig mun betri en gert var ráð fyrir í fjárlögum ársins en þar var tekjujöfnuðurinn áætlaður tæpir níu komma tveir milljarðar króna í fjáraukalögum var þessi afkomuáætlun hækkuð um sjötíu og þrjú komma sex milljarða króna og var því alls miðað við um áttatíu og tvö komma átta milljarða króna afgang á árinu útkoma ársins er því fimm komma átta milljörðum króna betri en fjárlög og fjáraukalög gerðu ráð fyrir jákvæð afkoma ríkisins árið tvö þúsund og sjö skýrist eins og árin þar á undan af auknum skatttekjum og öðrum tekjum þenslan í efnahagslífi undanfarinna ára skilaði sér þannig í hækkun skattstofna og meiri tekjum ríkissjóðs tekjur ríkissjóðs hækkuðu um sextíu og fjögur komma tvo milljarða króna milli áranna tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö úr fjögur hundruð tuttugu og tveimur milljörðum króna í fjögur hundruð áttatíu og sex komma einn milljarð króna milli áranna tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex jukust tekjurnar hins vegar aðeins um sjö hundruð níutíu og fimm milljónir en þess ber að geta að árið tvö þúsund og fimm var sérstakt vegna mikilla tekna af sölu eigna

frá fyrra ári samanborið við þrjátíu og einn komma átta milljarða króna milli tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex undanfarin tvö ár hafa gjöldin hækkað umtalsvert meira en þrjú árin þar á undan skuldir og aðrar skuldbindingar ríkissjóðs jukust um fjörutíu og einn komma þrjá milljarða króna á árinu og námu samtals fimm hundruð sjötíu og tvö komma tveimur milljörðum króna í árslok tvö þúsund og sjö þar af voru tvö hundruð þrjátíu komma sex milljarðar króna eða fjörutíu prósent vegna lífeyrisskuldbindinga en þær hækkuðu um tuttugu komma fimm milljarða króna á árinu aðrar langtímaskuldir stóðu hins vegar í stað reyndar lækkuðu erlendar langtímaskuldir nokkuð en innlendar langtímaskuldir hækkuðu á móti

svarar til rekstrarafkomu eftir að tekið er tillit til þeirra rekstrarliða sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi auk breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum árið tvö þúsund og sjö var greiðsluafkoman jákvæð um sextíu og átta komma níu milljarða króna en var til samanburðar jákvæð um sjötíu og fimm komma fimm milljarða króna árið tvö þúsund og sex greiðsluafkoman var þannig nítján komma sjö milljörðum króna lakari en nam tekjujöfnuði sem skýrist af liðum sem færðir eru í rekstrarreikningi en hafa ekki áhrif á handbært fé dæmi um það er til dæmis endurmatshækkun á eignarhlut ríkisins í landsvirkjun svo dæmi sé tekið fjárfestingarhreyfingar það er lánveitingar umfram afborganir kaup og sala hlutabréfa og eiginfjárframlög fólust meðal annars í kaupum á eignarhluta reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar í landsvirkjun og eiginfjárframlagi til seðlabankans fjármögnunarhreyfingar það er lántökur umfram afborganir skýrast meðal annars af lántöku vegna kaupa ríkissjóðs á eignarhlutum í landsvirkjun heildarstaða fjárheimilda í árslok tvö þúsund og sjö er jákvæð um tólf þúsund fjögur hundruð tuttugu og sjö komma fjórum milljónum og skiptist í þrjátíu og þrjú þúsund hundrað sextíu og átta komma átta milljónir afgangsheimildir og tuttugu þúsund sjö hundruð fjörutíu og einn komma fjórum milljónum umframgjöld einstakra fjárlagaliða í lokafjárlögum eru þessar stöður annaðhvort felldar niður eða fluttar yfir til næsta árs

í samræmi við það er í annarri grein frumvarpsins lagt til að í árslok falli niður sjö þúsund fimmtíu og og þrjú komma níu milljónir afgangsheimildir og nítján þúsund tvö hundruð fjörutíu og átta komma sex milljónir umframgjöld einstakra viðfangsefna

gert er ráð fyrir að nítján þúsund fjögur hundruð áttatíu og tvö komma eina milljón jákvæð fjárheimildastaða flytjist yfir á árið tvö þúsund og átta og nemur sú staða fjögur og hálft prósent af fjárveitingum fjárlaga ársins tvö þúsund og átta yfirfærð staða skiptist þannig að afgangsheimildir einstakra fjárlagaliða nema tuttugu og tvö þúsund níu hundruð fimmtíu og sex komma þremur milljónum króna en umframgjöld þrjú þúsund fjögur hundruð sjötíu og fjögur komma tveimur milljónum króna bregðast þarf við gjöldum umfram fjárheimildir sem að nokkru leyti einkennast af skorti á aga og aðhaldi í rekstri samanber skýrslur ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga og brýnt er að bregðast við að mati fjárlaganefndar hafa verður í huga í þessu sambandi að í raun eru heimildir fjárreiðulaga til greiðslna umfram fjárlög mjög þröngar samanber einkum þrítugasta og þriðja og þrítugasta og fjórðu grein það er því óæskilegt og í mótsögn við lögin að stofnanir oft sömu stofnanirnar fari ár eftir ár fram úr fjárheimildum án þess að gripið sé til nauðsynlegra eða viðeigandi aðgerða aðgerðirnar hljóta annaðhvort að felast í því að hækka fjárheimildir viðkomandi stofnana eða ganga eftir því að stofnanir virði þann útgjaldaramma sem þeim er sniðinn að öðrum kosti telur fjárlaganefnd að ekki verði undan því vikist að ráðuneytin beiti þeim úrræðum sem bæði starfsmannalög og fjárreiðulög kveða á um að beita megi þegar forstöðumenn og stjórnir ríkisaðila svo sem ráðuneytin virða ekki útgjaldaramma fjárlaga einnig vekur athygli hve margir liðir með ónýttar fjárheimildir eru fluttir milli ára í einhverjum tilvikum kann slíkt að eiga sér skýringar til dæmis getur verið um að ræða fjárveitingar vegna stofnkostnaðar sem tekur lengri tíma að hrinda í framkvæmd þegar jafnmargir liðir standa með miklar ónýttar fjárheimildir verður á sama hátt að ganga úr skugga um hvort fjárveitingin hafi ekki endurspeglað rétt ástand í rekstri eða hvort viðkomandi stofnun hafi ekki sinnt starfsemi sinni með viðunandi hætti og því sé veruleg ónýtt fjárveiting fjárlaganefnd leggur til að á næstu árum verði stuðst við þá almennu reglu að ónotaðar fjárheimildir verði felldar niður í árslok að mati fjárlaganefndar er mikilvægt að ríkisreikningsnefnd komi saman reglulega og afgreiði þau mál sem fyrir hana eru lögð þá áréttar fjárlaganefnd mikilvægi þess að álit ríkisreikningsnefndar verði gefin formlega út þannig að þau séu öllum aðgengileg í þessu sambandi er meðal annars bent á að í skýrslu ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings kemur á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sjö það álit stofnunarinnar að fella ætti tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta úr d hluta ríkissjóðs en ríkisreikningsnefnd virðist ekki enn hafa brugðist við þessu áliti að lokum vill fjárlaganefnd taka undir með ríkisendurskoðun sem minnir á í skýrslu sinni um framkvæmd fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö að forstöðumönnum ríkisstofnana beri skilyrðislaust að reka stofnanir sínar innan fjárheimilda og leitast við að tryggja að svo sé brýnt er að stofnanir og ráðuneyti sem hlut eiga að máli bregðist við þessum vanda og ráði sem fyrst bót á honum þá er ekki síður mikilvægt að fjárlaganefnd alþingis hafi frumkvæði að því að koma þessum málum í rétt horf og hefur nefndin kallað reglulega eftir upplýsingum vegna

endurbæta og virkja eftirlitshlutverk alþingis enn frekar með því að fá fram upplýsingar mun fyrr og stuðla þannig að virkari greiningarvinnu í því sambandi hefur nefndin ítrekað farið þess á leit við fjármálaráðuneytið að opnað verði fyrir skoðunaraðgang fyrir starfsmenn nefndarinnar að upplýsingakerfum ríkisins en þrátt fyrir það hefur ekki enn verið opnað fyrir aðganginn mjög brýnt er að úr því verði bætt án tafar nefndin leggur til að gerð verði ein leiðrétting á frumvarpinu að fjárhæð fjörutíu og þrjú og hálfa milljón króna með nýjum fjárlagalið tíu til þrjú hundruð þrjátíu og sex hafnarframkvæmdir viðfangsefni almenns rekstrar í sundurliðun önnur nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem lögð er fram í sérstöku þingskjali undir þetta skrifa á alþingi sextánda júní tvö þúsund og níu sá sem hér stendur formaður fjárlaganefndar álfheiður ingadóttir ásbjörn óttarsson ásmundur einar daðason björn valur gíslason höskuldur þórhallsson oddný g harðardóttir kristján þór júlíusson ólöf nordal og sigmundur ernir rúnarsson og þór saari það þarf í sjálfu sér ekki að hafa mörg orð um þetta þarna er verið að ganga frá lokafjárlögum fyrir árið tvö þúsund og sjö í þessu nefndaráliti eru auðvitað mjög margar áminningar og ábendingar um það sem betur má fara í sambandi við framkvæmd fjárlaga og eftirlit og það er ætlunin að reyna að fylgja þessu eftir og fjárlaganefnd hefur þegar sett í gang vinnu við að skerpa á fjárlagaferlinu og skýra með skarpari hætti það eftirlitshlutverk sem alþingi hefur og raunar stofnanir og ráðuneyti sömuleiðis vonandi sjáum við nánari útfærslur á því nánar fyrst í fjárlaganefndinni og seinna inni í þinginu á næstu vikum og mánuðum